Myślę, że tak naprawdę nie chodzi tutaj o traktat czy o brak traktatu, lecz o to, czy solidarność europejska jest pojęciem używanym tylko w deklaracjach politycznych, czy jest pewną praktyką polityczną, praktyką dotyczącą obywateli różnych krajów członkowskich.

To dobre pytanie.